þúsund og sex um breytingu á níunda viðauka við e e s samninginn og fella inn í samninginn tilskipun númer tvö þúsund og fimm sextíu og átta e b um endurtryggingar eins og með fyrri ákvarðanir er gerð grein fyrir efni ákvörðunarinnar í tillögunni og er ákvörðunin prentuð sem fylgiskjal með tillögunni ásamt þeirri tilskipun sem hér um ræðir tilskipun tvö þúsund og fimm sextíu og átta e b gildir um sjálfstæðan rekstur endurtrygginga af hálfu endurtryggingafélaga sem stunda eingöngu endurtryggingastarfsemi og sem staðsett eru innan evrópusambandsins eftir upptöku gerðarinnar í e e s samninginn munu reglurnar gilda á öllu evrópska efnahagssvæðinu tilskipunin gildir ekki um vátryggingafélög og ekki um endurtryggingar sem eru með ríkisábyrgð í tilskipuninni er mælt fyrir um hvaða skilyrði þurfi að uppfylla til að geta hafið rekstur endurtryggingafélags en þau lúta einkum að öflun starfsleyfis frá viðeigandi eftirlitsaðila sem hér á landi verður fjármálaeftirlitið fáist starfsleyfi skal það gilda á öllu efnahagssvæðinu um þrenns konar starfsleyfi getur verið að ræða það er leyfi sem nær til skaðaendurtrygginga lífendurtrygginga eða hvers konar endurtrygginga

um skilyrði reksturs endurtryggingafélaga en þau er að finna í fjórum aðgreindum köflum og er sagt frá efni hvers þeirra í tillögunni sjálfri kaflarnir fjalla um meginreglur og umfang eftirlits með

starfsemi innan þess og d dótturfélög móðurfélaga sem lög þriðja ríkis gilda um unnið er að innleiðingu tilskipunarinnar í viðskiptaráðuneytinu og er gert ráð fyrir að frumvarp þess efnis verði lagt fyrir alþingi á næsta þingi ekki er fyrirséð að þær breytingar sem tilskipunin kallar á verði viðamiklar enda er markmið tilskipunarinnar að færa reglur um rekstur endurtryggingafélaga til samræmis við gildandi reglur um rekstur frumtrygginga ég legg til hæstvirtur forseti að að lokinni þessari umræðu verði þessari tillögu vísað til síðari umræðu og